Señor presidente, señor comisario, quiero felicitar calurosamente a mi colega Morten Løkkegaard, porque, a la vista de la posición restrictiva —como siempre— del Consejo, ha conseguido el mejor de los acuerdos posibles. Hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de los más de cien millones de europeos que padecen algún tipo de discapacidad en cualquier grado. La nueva Directiva va a garantizar que en toda la Unión se cumplan de igual manera las obligaciones derivadas de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Directiva proyecta sus efectos sobre el transporte y muchos servicios básicos a los que se accede por vía física o digital, y las mejoras incluyen desde servicios financieros a ordenadores, terminales telefónicas o libros electrónicos. Otra gran conquista es convertir en accesibles los servicios de emergencia a los que se accede a través del 112. Lamento que no se incluyan en el ámbito de aplicación los entornos de nueva construcción o servicios turísticos en playas y otros lugares de ocio. Espero que la empatía que destila este informe estimule la innovación y nos ayude a ser líderes mundiales en todas las tecnologías que alivian la discapacidad.